virðulegi forseti ég satt að segja veit ekki í hvaða heimi háttvirtur þingmaður pétur blöndal hefur dvalist í undanfarinn tíma í fyrsta lagi hvet ég háttvirtur þingmaður pétur blöndal til að skoða hver afkoma lífeyrissjóðanna er og það er ljóst að afkoman er slík að ef þeir hefðu haft sínar eignir á óverðtryggðum innlánsreikningum bankanna þá væri afkoman betri heldur en raun ber vitni þeir eru ekki með þetta verðtryggt heldur betur ekki háttvirtur þingmaður talar um að ég vilji lækka stýrivexti með handafli og ég spyr með hvaða hætti er stýrivöxtum beitt á íslandi þeir hafa verið hækkaðir með handafli þeir hafa verið hækkaðir vegna þess að það hafa verið geðþóttaákvarðanir í seðlabankanum sem hafa ráðið því það er engin samkeppni það er engin vísindaleg niðurstaða þar að taki þegar ég tala um að tengjast stærra myntkerfi get ég tekið undir með hæstvirtur dómsmálaráðherra sem hefur komið með mjög skýran og að mínu viti mjög góðan málflutning um það atriði sem ég tel að sé allrar athugunar verður og tel að ríkisstjórnin ætti að hyggja að að skoða mjög gaumgæfilega hvort sú leið er fær varðandi innflutningsvísitölu þá er það einmitt til að efla samkeppni háttvirtur þingmaður pétur blöndal það er einu sinni þannig að hörðustu frjálshyggjumenn eins og pétur blöndal vilja hafa samkeppni án nokkurs eftirlits ég er ekki þannig ég vil hafa samkeppni með eftirliti þannig að samkeppnin virki og það er þar sem ef til vill okkur greinir á mig og háttvirtur þingmaður pétur blöndal þetta er eitt atriði til að mæla sem best hvort samkeppnin er að virka eða ekki til þess að verslunarkeðjurnar geti ekki lagt of mikið á okkur varðandi ofurlaunaskattinn hálaunaskattinn þá er það bara spurningin um það að